og bent á að samkvæmt lögum ætti að mæta skuldbindingum sjóðsins með slíkri hækkun ég get ekki svarað fyrir aðra en sjálfa mig en ég get þó upplýst það að ég hef heyrt að svo sé þannig að sennilega þekkir nú háttvirtur þingmaður það betur en ég það er líklegt að þetta sé rétt hjá háttvirtum þingmanni hins vegar er að störfum eins og ég sagði frá í ræðu minni áðan sérstakur hópur sem er að fjalla um stöðu opinberu lífeyrissjóðanna

skuldbindingum til lengri tíma þar hefur verið rætt að hækka iðgjaldið eins og lögin segja til um en það hefur líka verið rætt um aðrar leiðir sem lúta því að mæta almenna lífeyrissjóðakerfinu þar sem markmiðið er að jafna þar réttindin þannig að það skipti ekki máli í hvaða lífeyrissjóð þú greiðir opinberir starfsmenn geti þannig eða þurfi ekki að hafa áhyggjur af því þegar þeir skipta yfir á almennan vinnumarkað að tapa lífeyrisréttindum sínum sú vinna er náttúrlega í gangi til þess að reyna að finna leiðir til þess að jafna réttindi hvað þetta varðar ég hef aðeins meiri tíma af því það voru fleiri spurningar sem háttvirtur þingmaður talaði um hann talaði um það sem ég nefndi í ræðu minni